Paní předsedající, chtěla bych poděkovat zpravodaji za dosažený kompromis. Zdá se, že nakonec bude přijatelný jak pro zemědělce, tak pro ty, kteří chtějí zdravé potraviny, zdravé životní prostředí. Oceňuji zvýšení bezpečnostních norem hnojivých výrobků a snížení limitů pro těžké kovy, zejména pro kadmium. Toto zpřísnění povede ke zvýšení kvality a bezpečnosti potravin a k vyšší ochraně životního prostředí, zejména půdy. Stále častěji se mluví o problému kontaminace podzemních vod chemickými látkami obsaženými právě v používaných hnojivech. Toto opatření přispěje k nápravě i tohoto problému. Věřím, že díky mechanismu dobrovolné harmonizace by mohlo dojít ke snížení administrativní zátěže, protože nebude potřeba registrovat jednotlivé výrobky podle rozdílných vnitrostátních úprav. Znění zprávy tedy celkově považuji za vyvážené a podporuji ho.